Pouvez vous me dire, s'il vous plaît, quelles dispositions le règlement permet pour que ma présence politique soit assurée en dépit des exigences de la physiologie ou dois je satisfaire à mes besoins naturels en restant sur mon siège?

avec un seul de ses collègues, en tournant les clefs frauduleusement, contrairement au règlement de l'Assemblée nationale, à la Constitution française et à la loi organique qui régissait les délégations des députés.